Główny problem Turcji nazywa się Kurdowie i musimy o tym pamiętać, że w tej chwili u granic Turcji kształtuje się ponownie po Iraku nowy Kurdystan. Trzeba podziwiać armię turecką, że ona w tej sytuacji stoi z bronią u nogi i zbroi się na wszelki wypadek.

Dlatego uważam, że Unia Europejska powinna jak to proponowałem, kiedy Kurdowie byli u nas rok temu nalegać na to, żeby doszło do porozumienia między Kurdami, żeby dostali szeroką autonomię tak jak mają w Iraku i dzięki temu zakończyć tę walkę w północnej Syrii, która jest bardzo bolesna dla wszystkich zaangażowanych.